Ebbene, il ponte che unisce queste due realtà è ancora molto fragile e parte del ruolo guida deve essere svolto dall'Unione europea, che deve agevolare il Doha Round con l'obiettivo di creare nuove opportunità commerciali e la risoluzione degli attuali squilibri del sistema. Va quindi perseguita la tutela delle regole multilaterali del commercio e non la compressione diretta in diretta, che invece proviene dagli accordi bilaterali, pur nell'utilità di questi. Una strada è certamente quella dell'ossequio, nei negoziati agricoli in corso, all'articolo 20, dell'accordo sull'agricoltura di Marrakesh, dove si precisa la necessità del rispetto dei principi di natura non immediatamente commerciale protezione dell'ambiente, sicurezza alimentare, sviluppo rurale, benessere degli animali. La finalità non più eludibile è quella di una crescita inclusiva e sostenibile e di una riduzione dei costi commerciali che passi per la trasparenza e la certezza del diritto.